Unsere Politik der östlichen Partnerschaft bleibt ein attraktives Angebot für die Länder östlich der EU. Wir geben den Menschen Hoffnung.

Er kann allenfalls die Hoffnungen seiner eigenen Familie befriedigen, wenn man sich ansieht, wie sich seine Söhne oder seine größere Entourage in den letzten Jahren hemmungslos bereichert haben. Deswegen sollten wir unsere politische Botschaft weiterhin klar verfolgen, dass alles das, was wir diesem Land angeboten haben, auf dem Tisch bleibt.